Auf der einen Seite die Interessen von vielen Transportfirmen, die europaweit, EU weit, ihre Leistungen erbringen wollen, dabei viele Mitgliedstaaten zu durchqueren haben, andererseits aber auch der berechtigte Schutz von Menschen, die oft genug auch unter gewerbsmäßig

Letztendlich sage ich deutlich, dass, wenn es uns darum geht, beides zu erreichen einerseits die Möglichkeiten für den freien Dienstleistungsverkehr und Warentransport, andererseits aber auch die Grundrechte von Beschäftigten zu schützen dann haben wir hier mehr zu beantworten als nur die Frage, ob man mit einem Vertragsverletzungsverfahren darauf reagieren kann, wenn durch die Kommission über Jahre hinweg die Frage der Umsetzung von EU Transport und Kraftverkehrsrichtlinien in den Mitgliedstaaten

auch nicht Einfluss darauf genommen worden ist, dass solche betrugsmäßigen Anwendungen unter Ausnutzung von Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten stattfinden können.

Ich hätte mich gefreut, wenn Sie die jetzt hier erklärt hätten. Denn was in Frankreich und Deutschland passiert ist, ist ein Selbstschutz ein Selbstschutz, der festgelegt worden ist, genau weil die EU weiten Absicherungen, die nämlich durchaus möglich sind, über die ganzen letzten Jahre unterblieben sind. Etwas, worüber wir auch einmal gemeinsam diskutieren sollten, ist eine Frage Ist es richtig, dass die vier Grundfreiheiten einen höheren Wert haben als die Grundrechtecharta der Europäischen Union?